Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istruzione è da considerarsi uno strumento di massima importanza nel percorso di sviluppo dei paesi che versano in situazioni di crisi ed emergenza prolungata. In tali circostanze, sappiamo che i bambini risultano essere i soggetti più vulnerabili, spesso vittime di abusi e di sfruttamento, anche sessuale, o facili prede per il reclutamento da parte di organizzazioni criminali e di gruppi armati.

costituisce uno strumento efficace di prevenzione e di protezione per i bambini, con effetti positivi per il lungo periodo per sviluppare resilienza. E ciò è ancor più vero per quei bambini che sono stati separati dalle loro famiglie per effetto di conflitti o di disastri naturali. Ringrazio la Commissione per la sensibilità dimostrata e chiedo però di agire tempestivamente per delineare una strategia globale di aiuti, che comprenda l'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza.